72 wordt aangenomen waardoor de ecocombi grensoverschrijdend kan worden ingezet.

Want de ecocombi is goed voor het milieu wij hebben minder files, de verkeersveiligheid wordt er niet slechter op en de kosten van de infrastructuur blijven gelijk door de extra as van de ecocombi en de inzet van de ecocombi op bepaalde trajecten.

Misschien laten te veel collega's zich toch leiden door doembeelden en gemanipuleerde foto's zo kort voor de verkiezingsdatum.